Am susținut și am muncit constant pentru integrarea României în Uniunea Europeană, deoarece, pentru mine, Uniunea este o mare familie, creată pentru a asigura bunăstarea cetățenilor ei, un loc unde toți au aceleași drepturi, iar discriminările de orice fel sunt inacceptabile.

Într o Uniune la a cărei temelie stă libertatea de mișcare, cetățenii români și bulgari sunt tratați ca cetățeni de rangul doi. De la aderarea la Uniunea Europeană și până acum, am acceptat restricțiile pe care unele state ni le au impus invocând argumente de ordin economic în spatele cărora, de multe ori, s au aflat mai ales calcule politice. Din 2012, însă, restricțiile pot fi prelungite numai dacă pe piața muncii din acele țări au loc perturbări grave. Ori, datele statistice puse la dispoziție luna trecută de Comisia Europeană sunt clare și ele arată că influența lucrătorilor români și bulgari din țările unde s au stabilit a fost benefică pentru economia acelor țări, ceea ce înseamnă că, menținerea restricțiilor de teama așa zisei influențe perturbatoare determinată de prezența lucrătorilor români și bulgari, nu are nici o justificare. În aceste condiții, pentru a evita ca deciziile statelor membre să fie luate iarăși pe baza unor calcule politico populiste, solicit Comisiei Europene să propună criterii clare și transparente pentru evaluarea cererilor de prelungire sau de reintroducere a măsurilor restrictive. Salut anunțul făcut de prim ministrul belgian privind ridicarea restricțiilor pentru lucrătorii români. Sper ca el să fie pus în practică, iar această măsură să fie urmată imediat de toate celelalte state membre care încă restricționează accesul lucrătorilor români și bulgari.